Wij hebben dat al meerdere malen gevraagd.

Dus wij moeten pleiten voor transparantie.

Vandaar dat ik ook pleit voor volkomen transparantie.

De kwijting van de Commissie dan.

De Rekenkamer heeft zelf vermeld dat de lidstaten tweederde van het aantal fouten zelf hadden kunnen ontdekken.

Verder zijn wij het volop eens met de kritische opmerkingen inzake landbouw, regionaal beleid, onderzoek en ontwikkeling.

Maar ik moet mijnheer Geier toch ook zeggen dat ik een beetje verwonderd ben over de 17 amendementen die hij namens zijn fractie indient. Ik heb de indruk dat deze een verzwakking inhouden van de tekst zoals hij nu voorligt, en dat zie ik niet graag.

Daarom vraag ik heel speciaal aandacht voor de twee amendementen die ik ook met mevrouw Gräßle heb ingediend, de amendementen 27 en 28 in verband met OLAF en de werking van

Ten slotte de agentschappen. De rapporteur van vorig jaar, mevrouw Macovei, heeft toen heel sterk de nadruk gelegd op de problematiek van belangenconflicten.

Dat is onze politieke